Señor Presidente, he de agradecer a todos los compañeros que están comprendiendo el problema del Mediterráneo, a la delegación española y a todos aquellos que entienden que Canarias, Murcia, Valencia y Almería, además de estar siendo frustrados porque la Comisión no cumple con sus acuerdos, y habiendo tenido que cerrar muchas empresas, seguimos siendo el punto de recepción de emigrantes del África subsahariana, el punto de recepción de emigrantes de Marruecos y el colchón ante la crisis, puesto que estamos manteniendo, en un momento de absoluta carencia económica, a personas que vienen a trabajar y pueden devolver una renta a sus familias. Por tanto, creo que la Comisión, además, debe ser responsable con las competencias que le confieren los Tratados, y me parece que todavía no ha reflexionado sobre la necesidad de defender los intereses de los ciudadanos